um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og níu tvö þúsund og sjö um breytingu á fjórða viðauka við e e s samninginn með þessari ályktun er leitað heimilda alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar

um ráðstafanir til að tryggja öruggt framboð raforku og fjárfestingu í grunnvirkjum gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir tilskipun tvö þúsund og fimm áttatíu og níu e b varðar ráðstafanir til að tryggja öryggi í orkuöflun og fjárfestingum í flutningi og dreifingu á raforku í tilskipuninni er lögð áhersla á nauðsyn þess að tryggja jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar raforku sú skylda er lögð á aðila að tryggja að settar séu og staðfestar viðbragðsáætlanir sem og að gripið verði til aðgerða til að mæta frávikum í raforkukerfinu skylda þessi hvílir jafnt á ríkjum opinberum eftirlitsaðilum sem og dreifiveitum og kerfisstjórum flutningskerfa tilskipunin fjallar að hluta til um viðskipti með raforku og tengingu yfir landamæri og á því ekki að öllu leyti við innlendar aðstæður enda er íslenska raforkukerfið einangrað frá öðrum kerfum þá mun tilskipunin ekki kalla á ítarlegar lagabreytingar þar sem einstaka ákvæði hennar er nú þegar að finna í innlendri löggjöf upp að vissu marki tilskipunin kann að kalla á breytingar á raforkulögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum og reglugerð um framkvæmd raforkulaga númer eitt þúsund fjörutíu tvö þúsund og fimm hins vegar er að svo stöddu ekki ljóst hversu ítarlegar þær breytingar munu verða í iðnaðarnefnd er nú til umfjöllunar frumvarp til breytinga á raforkulögum þar sem meðal annars er lögð til skylda á dreifiveitum vinnslufyrirtæki og flutningsfyrirtækið til að hafa til staðar viðbragðsáætlanir við vá þar af leiðandi er þegar verið að leggja til breytingar á raforkulögum í anda tilskipunarinnar unnið er að innleiðingu tilskipunarinnar í iðnaðarráðuneytinu ég legg til frú forseti